La banalisation des discours populistes, discriminatoires et racistes n'est pas enrayée et on assiste encore trop souvent, comme dans mon État membre par exemple, à des évacuations sans que des solutions de relogement dignes et durables ne soient proposées, ce qui crée des situations humanitaires, voire sanitaires, qui deviennent absolument catastrophiques.

Mais il y a aussi, à mon sens, pour la Commission européenne la nécessité de montrer sa détermination à activer les procédures d'infraction dès que les directives en matière de non discrimination ou celles en matière de liberté de circulation ne sont pas mises en œuvre, voire sont

Puis, il faut aussi valoriser toutes les initiatives de terrain qui fonctionnent, parce qu'il y en a et il y en a beaucoup.

Dans ces ingrédients, bien sûr, il y aura une volonté politique locale, mais il y aura, aussi et toujours, la participation des populations à la recherche des solutions.